Sie verlangen unseren vollen Einsatz und es ist unglaublich wichtig, dass in Menschenrechtsfragen die internationale Gemeinschaft schnell, zielgerichtet und wirksam hilft.

Die Europäische Union könnte hier einen noch viel größeren Beitrag leisten, als sie es derzeit tut. Es ist aber auch notwendig, dass die Vereinten Nationen akzeptieren, dass die Situation der Europäischen Union nach dem Vertrag von Lissabon eine andere ist als zuvor.